Voorzitter, collega's, we hebben vandaag een debat over een uitgestelde top, en ik hoop dat dat uitstel een teken van ambitie is, want ambitie hebben we nodig. De Commissie heeft dat begrepen.

Ook het Parlement heeft het begrepen, en zal morgen in een korte resolutie duidelijk maken dat de voorzichtige, stapsgewijze aanpak die in gewone tijden goed kan zijn, in deze bijzondere crisistijd geen soelaas biedt. Alleen een alomvattend crisisplan, met zowel acute als structurele en institutionele maatregelen, zal de cyclus van wantrouwen kunnen doorbreken. Van onszelf, collega's Parlementsleden, verwacht ik dat wij samen een scherpe resolutietekst kunnen aannemen. Van de Commissievoorzitter verwacht ik dat hij even moedig en overtuigd zal spreken op de Europese Top als hier bij ons, en van de staatshoofden en regeringsleiders vraag ik dat ze niet enkel meer proclameren dat wij allemaal van elkaar afhankelijk zijn, maar dat ze daar ook consequent naar handelen. Daar consequent naar handelen, wil zeggen snel handelen door een Europees globaal plan overeen te komen om ons echt uit deze crisis te tillen en om een einde te maken aan een Unie die hoe langer hoe meer gedirigeerd wordt door markten en ongecontroleerde ratingbureaus.